ræða hvort henni mætti jafnvel að einhverju leyti breyta fljótt á litið fyndist mér koma til greina að tvískipta umræðu um þessi mál þannig að annars vegar færi hér fram umræða almennt um utanríkismál þróunaraðstoð og slíka hluti og svona stefnumarkandi og pólitískar áherslur á því sviði og hins vegar umræða afmarkað um öryggismál

varðandi stöðuna í afganistan og það að norðmenn séu aðeins að draga sig út úr suðurhluta landsins en ekki norðurhlutanum og ætli jafnvel að auka viðbúnað sinn þar þá hef ég nú ekki verið í símanum mikið að ræða við norska varnarmálaráðherrann en ég hef rætt við eina tvo ráðherra í nýju norsku ríkisstjórninni og ég hef lesið stjórnarsáttmála nýju norsku ríkisstjórnarinnar ég man ekki betur en þar sé því slegið upp að norðmenn hyggi á heimkvaðningu sinna hermanna frá afganistan hvenær það nákvæmlega verður í tíma skal ég ekki segja um en svona hélt ég nú að þetta lægi ég fagna því að hæstvirtur utanríkisráðherra er raunsær á mat á aðstæðum í afganistan og viðurkennir hér að áhættumatið eins og hæstvirtur ráðherra orðar það hafi breyst möo á mannamáli sagt ástandið er nú ótryggara en áður var talið á þeim svæðum sem til stóð að senda eða búið er að senda íslenska borgara á til starfa teymin margnefndu á stóru jeppunum þá er að sjálfsögðu rétt að kalla þá af þeim svæðum og þangað hefðu þeir auðvitað aldrei átt að fara mér finnst það sýna í hnotskurn fáránleika þess að íslendingar séu að senda borgara til starfa á ótryggum svæðum blanda þeim innan um heri erlendra ríkja og hafandi mjög takmarkaða aðstöðu eða þekkingu til þess að meta aðstæður og í hvaða hættu er verið að stofna lífi og limum þeirra ríkisborgara er þetta nú ekki eitthvað til þess að læra af frú forseti